Pane předsedající, tuto zprávu jsem podpořil, protože skutečně zde došlo k vyjednání kompromisu, který obstál. Podle mého názoru se tímto tato zpráva hodně odlišuje také od zprávy, kterou jsme odůvodňovali v tom předchozím bodě. Je skutečností, že vývoj v odvětví silniční dopravy je přelomový a Evropa tak trochu zaspala dobu. Máme zde nové technologie, máme zde autonomní provoz, máme zde technologie, které snižují emise nebo jsou dokonce bezemisní. Na to vše je třeba reagovat, podle mého názoru tento kompromis, který byl dosažen, je v souladu s tím, co bych chtěl podpořit, a proto jsem jej také podpořil. Myslím si, že kabotáž jako takovou má smysl prosadit do nové evropské legislativy.